spyr hér hæstvirtur menntamálaráðherra um menningarsamninga og gerð slíks samnings fyrir suðurnes menningarsamningar hafa verið gerðir milli ráðuneytisins og samtaka sveitarfélaga á ákveðnum svæðum ef ég man rétt er í gildi menningarsamningur á austurlandi menningarsamningur á vesturlandi og sérstakur samningur við akureyri varðandi menningarmál önnur svæði á landinu hafa horft til þess að þessir samningar hafa verið að skila virðist vera góðum árangri ég veit um svæði sem hafa verið að sækja á um gerð menningarsamnings milli svæðanna og menntamálaráðuneytisins en lítið gengið í þeim samningaviðræðum á aðalfundi sambands sveitarfélaga á suðurnesjum sem haldinn var fyrir skömmu var gerð ályktun þar sem aðalfundurinn taldi mikilvægt að ráðist yrði í gerð menningarsamnings milli suðurnesja og menntamálaráðuneytisins það kom fram í ályktun að slíkir samningar hafi haft í för með sér stóraukna áherslu á eflingu menningarstarfs og samningarnir hafi tryggt fjárhagslegan grundvöll slíks starfs þar sem þeir hafa verið í gildi aðalfundurinn lagði áherslu á það við stjórn sambandsins að þegar yrðu hafnar viðræður við ráðuneyti menntamála um að gera slíkan samning og var það von fundarmanna að slíkur samningur eða samningsgerð tæki skamman tíma því spyr ég hæstvirtan ráðherra hvort ráðherra sjái því eitthvað til fyrirstöðu að gerður verði menningarsamningur við sveitarfélögin á suðurnesjum ákveði þau að leita eftir slíkum samningi eins og ég sagði hér áðan þá virðist vera að erfitt hafi verið að fá slíka samninga kláraða þó vilji hafi verið hendi hjá báðum aðilum og því er spurt í öðru lagi hvað má ætla að gerð slíks samnings taki langan tíma að endingu hlýtur alltaf líka að vera spurningin þegar ráðuneyti eru að gera svona samninga við ákveðin svæði á landinu að það ríki jafnræði á milli svæða og því er eðlilegt að það sé spurt hvar slíkir samningar séu í gildi nú og hver sé áætlaður kostnaður ríkissjóðs við þá samninga sem í gildi eru það er rétt að vekja athygli á því að í fjáraukalögunum sem við ræddum hérna tíunda október þá var verið að sækja um hundrað tuttugu milljónir króna viðbótarfjárveitingu fyrir þetta ár í gerð menningarsamninga og því rétt að spyrja hæstvirtan ráðherra líka hvort þessar hundrað tuttugu milljónir væru til að greiða fyrir þá samninga sem í gildi eru nú þegar eða hvort þetta eru fyrirheit um það hvort ákveðin svæði og sveitarfélög geti fengið menningarsamning við menntamálaráðuneytið á þessu ári og því séu til fjármunir á þessu ári til að byrja að greiða inn eftir slíkum samningum tilgangur menningarsamninganna er náttúrulega að efla menningarstarfið í landshlutanum og beina stuðningi ríkisins í ákveðinn farveg og búa til form fyrir samstarf ríkisins og sveitarfélaganna í þessum efnum það er því mjög mikilvægt fyrir sveitarfélög og ákveðin svæði að ná slíkum samningi við ráðuneytið og því eru þessar spurningar fram settar